A közös gazdaságirányítás megalkotása után, annak stabilan tartása egyértelmű célja minden tagállamnak, ezért az állásfoglalási indítványt és a stabilitási kötvényeket is támogatom.

Innentől kezdve azonban, tisztelt biztos asszony, csak kérdéseim vannak. Úgy a rendszer bevezetésével, mint a csatlakozni kívánó tagállamokkal kapcsolatban. Ön, biztos asszony, általános bevezetőt tartott, amit ezúton is nagyon köszönök. Érzem, hogy rendkívül nehéz helyzetben van Rehn biztos úrnak a helyettesítésével kapcsolatban, azonban nem tudok eltekinteni attól, hogy ez a kérdés, az általános felvezetést már régen meghaladta. Most már konkrétumokról kellene beszélni. A zöld könyvben két lényeges elem szerepel a kötvények bevezetésénél. A költségvetési fegyelem és a versenyképesség növekedésének a kérdése. Vannak e egyéb feltételek, amelyek szükségesek a kötvénykibocsátáshoz? Nem világos az sem, hogy azon tagállamok, amelyek nem részei az Uniónak, hogyan tudnak majd csatlakozni. Jó lenne egy útiterv, most már nem általános, hanem specifikus.